Po niedawnym podpisaniu traktatu akcesyjnego z Chorwacją przyznanie Serbii statusu kraju kandydującego to kolejny element strategii rozszerzenia w kierunku bałkańskim. Republika Serbii od kilku lat wykazuje pełne zaangażowanie na drodze do członkostwa w Unii, również poprzez dążenie do zadośćuczynienia i wyjaśnienia niechlubnych wydarzeń ostatniego dwudziestolecia oraz poprawę relacji z sąsiadami. Opowiadam się zdecydowanie za jak najszybszym rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych w celu maksymalnego przyspieszenia procesu integracji. Rozszerzenie systemu bezwizowego będzie doskonałym instrumentem rozwoju współpracy z wszystkimi krajami członkowskimi. Dotychczasowa praktyka pokazała, że polityka rozszerzenia przynosi długotrwałe korzyści całej Unii. Jej powiększenie w latach 2004 i 2007 wzmocniło pozycję Wspólnoty w walce z późniejszym kryzysem. Jako największy zintegrowany obszar gospodarczy na świecie generuje ona teraz ponad 30 światowego PKB. Wewnętrzna wymiana handlowo usługowa wpłynęła na wzrost średniego dochodu obywateli oraz zmniejszenie bezrobocia. Wierzę, że przyjęcie kolejnych krajów przyczyni się do powiększenia zamożności europejskich społeczeństw.